Uniunea rămâne cel mai important donator de asistență pentru țările sărace.

Eradicarea sărăciei și atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului trebuie să rămână o prioritate în acțiunea externă a Uniunii. În actualul context, va fi nevoie de o utilizare mai eficientă a Fondului european de dezvoltare și de folosirea ajutorului pentru cele mai sărace țări din lume, iar alocarea a 20 din total pentru infrastructura de sănătate și cea de educație este foarte importantă. De asemenea, includerea, începând cu 2021, a Fondului în bugetul Uniunii poate conduce la o coerență mai mare în utilizarea ajutoarelor, dar și la reducerea cheltuielilor administrative.